Monsieur le Président, cher Monsieur le Commissaire, chers collègues, je veux saluer le contenu de l'excellent mandat préparé par notre rapporteur général Daniele Viotti. Dès le 12 juillet, en votre présence, Monsieur le Commissaire, nous rencontrerons le Conseil et sa présidence autrichienne pour un trilogue destiné à mettre en évidence nos priorités, notre méthode et notre agenda. Notre tâche va s'accomplir alors que nous sommes déjà largement mobilisés par le projet de cadre financier post

2021. À cet égard, je voudrais évoquer les moyens consacrés au programme Erasmus, je le fais à titre d'exemple et par conviction. Erasmus, dont nous venons de célébrer le 30e anniversaire, est l'une des plus heureuses initiatives portées au crédit de l'Union européenne. La mobilité des jeunes en Europe éveille et cimente la citoyenneté européenne, elle permet de découvrir et de partager les bonnes pratiques en matière d'enseignement, de formation professionnelle et d'apprentissage. Malheureusement, le programme Erasmus suscite des frustrations puisque chaque année 50 des demandes sont écartées, faute de crédits. J'observe avec satisfaction que la Commission en tire les conséquences dans le projet de cadre financier pluriannuel qu'elle a rendu public le 2 mai, puisqu'elle propose de doubler le volume des crédits. Le Parlement de son côté, demande le triplement car il faudra ajouter aux demandes aujourd'hui insatisfaites, les nouvelles attentes émanant des apprentis et des stagiaires de la formation professionnelle, dans le cadre du nouveau programme Erasmus Pro. Excellente mesure pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes.